Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo pomena državnega preventivnega mehanizma pri ugotavljanju nepravilnosti in pri izboljševanju razmer, v katerih živijo ljudje, ki jim je bila odvzeta prostost. Postali smo veliko bolj pozorni in subtilni na primere omejevanja svobode gibanja, in čeprav nas na tem področju čaka še kar nekaj dela, ugotavljam, da smo v sodelovanju naredili pomembne premike. Nenajavljeni obiski domov s strani državnega preventivnega mehanizma omogočijo vpogled trenutnega in dejanskega stanja. Za ministrstvo pa so pravzaprav v veliko pomoč podrobna poročila ugotovljenega stanja, ki jih sprejmemo po obisku domov. V odgovoru varuhu človekovih pravic komentiramo njihova priporočila in aktivnosti, ki smo jih po potrebi sprožili pri izvajalcih za odpravo pomanjkljivosti. Da se ugotovljene pomanjkljivosti ne bi ponavljale in z željo, da dosežemo primerljivo obravnavo stanovalcev v vseh domovih, najpogostejša priporočila zajamemo vsebini usmeritev za delo z osebami z demenco in v institucionalnem varstvu starejših. Prve usmeritve za delo z osebami z demenco so nastale leta dva tisoč enajst predvsem iz potrebe, da se nudi pomoč domovom pri razvoju sodobnih konceptov dela z osebami z demenco ter pri izvajanju nalog, ki jih je z varovanimi oddelki predpisal Zakon o duševnem zdravju. Razvoj sodobnih konceptov dela ter pomanjkljivosti, ki so jih pri izvajanju Zakona o duševnem zdravju v nadzorih in obiskih ugotavljali predstavniki socialne inšpekcije in predstavniki državnega preventivnega mehanizma, so narekovale še dve dopolnitvi usmeritev leta dva tisoč štirinajst in zadnje v februarju dva tisoč osemnajst. Usmeritve nimajo obvezujoče pravne narave, temveč so v pomoč domovom pri izvajanju oskrbe oseb z demenco, vsebina dokumenta pa je usklajena s predstavniki varuha človekovih pravic in socialne inšpekcije. Letošnje dopolnitve usmeritev se nanašajo predvsem na izvajanja koncepta dela v varovanih oddelkih ter na glavna priporočila in ugotovljene pomanjkljivosti v zvezi z obravnavo stanovalcev v varovanih oddelkih. Dopolnitve usmeritev obravnavajo tudi posebne varovalne ukrepe in varovalne ukrepe ter odgovore na najpogostejše dileme izvajalcev. Dopolnitve so bile v aprilu predstavljene direktorjem domov v Portorožu, pravkar pa potekajo tudi regijska srečanja, na katerih usmeritve pregledamo skupaj z udeleženci srečanj in smo na voljo tudi za dodatna pojasnila. Sodelovanje s predstavniki državnega preventivnega mehanizma pri pripravi usmeritev in njihova pripravljenost za sodelovanje na posvetih, izobraževanjih v povezavi z vsebino usmeritev ali pa s predstavitvijo nalog in ugotovitev ter priporočil se je pokazala kot dobra praksa, ki bi jo želeli ohranjati tudi v prihodnje. Vlada je imenovala delovno skupino za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju. Delo v medresorski delovni skupini se je od avgusta letos intenziviralo tako, da smo prišli do točk, kjer smo pripravili pregled mednarodne prakse na področju EU, opredeljene so ciljne skupine v okviru veljavne zakonodaje, kakor tudi vstopni in izstopni pogoji ter model napotovanja na obravnave. V prvi polovici prihodnjega leta bo delovna skupina dokončno opredelila še potrebne kadre in pripravila oceno potrebnih finančnih sredstev za vzpostavitev enote ter predlog akcijskega načrta. Oblikovanje te specializirane enote bo vzpostavljeno po uskladitvi z vsemi resornimi ministrstvi. predvidoma bo zagotavljalo do trideset dodatnih mest za osebe, ki imajo najtežje oblike motenj v duševnem zdravju. Dovolite, da podam še odziv Ministrstva za zdravje, ki navaja, da državni preventivnih mehanizem izvaja naloge v skladu z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju in nadzira spoštovanje človekovih pravic oseb, ki jim je bila odvzeta prostost. Tako opravi vsako leto dva do tri nenapovedane obiske tudi v oddelkih pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic. Na Ministrstvu za zdravje pozorno preučijo vsa področja državnega preventivnega mehanizma o obiskih v psihiatričnih bolnišnicah, saj si tudi sami prizadevajo za spoštovanje človekovih pravic oseb, ki so zadržane v oddelkih pod posebnim nadzorom, ter dosledno izvajanje tako Zakona o duševnem zdravju kot Zakona o pacientovih pravicah. Na Ministrstvu za zdravje opažajo, da se dejavnosti varuha človekovih pravic v vlogi državnega preventivnega mehanizma širijo in nadgrajujejo, saj so se v letu dva tisoč šestnajst rednim nadzornim obiskom pridružili tudi kontrolni in pa tematski obiski. Na Ministrstvu za zdravje menijo, da je pomemben tudi način izvajanja nalog državnega preventivnega mehanizma, saj izvaja svoje naloge ne le kot funkcijo nadzora, temveč se vzpostavi dialog z izvajalci in vse obiskane psihiatrične bolnišnice so imele možnost, da se opredelijo do navedb in priporočil. Zdi se jim pomembno, da je iz odzivov razvidno, da so tudi psihiatrične bolnišnice pripravljene konstruktivno sodelovati pri izboljšanju varovanja človekovih pravic oseb med zdravljenjem, kar potrjujejo tudi statistični podatki, saj je bilo v letu dva tisoč sedemnajst od dvajset priporočil državnega preventivnega mehanizma s strani izvajalca zdravstvenega varstva sprejetih dvanajst in že uresničenih šest. Ministrstvo za zdravje si tako na podlagi priporočil državnega preventivnega mehanizma dejavno prizadeva, da bi v okviru svojih pristojnosti pripomoglo k odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti. Tako je Ministrstvo za zdravje na podlagi poročil državnega preventivnega mehanizma pozvalo razširjeni strokovni kolegij za psihiatrijo, da prouči ustreznost strokovnih smernic za uporabo posebnih varovalnih ukrepov, in na podlagi te pobude so bile letos sprejete nove strokovne smernice. Na Ministrstvu za zdravje si bodo tudi v prihodnje prizadevali za izboljšanje varstva človekovih pravic v psihiatričnih bolnišnicah ter odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, saj menijo, da bodo k temu pripomogli tudi z novelacijo Zakona o duševnem zdravju, ki jo pripravljajo. Hvala lepa.